Într o perioadă în care criza economică și financiară persistă, se pare că persoanele afectate sunt și cele vulnerabile.

Combaterea sărăciei nu trebuie să se bazeze doar pe măsuri de austeritate, ci trebuie să se bazeze și pe o creștere economică, pe ocuparea forței de muncă, coroborat cu o protecție socială modernă și eficientă. Pentru aceasta, trebuie să depunem toate eforturile pentru o mai bună strategie între politicile europene și naționale, pentru eliminarea discrepanțelor dintre statele membre și, nu în ultimul rând, pentru promovarea unor parteneriate durabile la nivel internațional între instituțiile implicate, atât la nivel european, cât și la nivel național și regional.